La défense, les affaires étrangères et la communication étaient les seules matières qui relevaient du gouvernement central de New Delhi, le reste était administré par une assemblée législative locale.

Les services d'urgence, les hôpitaux sont confrontés à une pénurie de matériel et de personnel. Les journalistes étrangers, les ONG n'ont plus accès au territoire et cette situation se détériore avec le couvre feu qui bloque la circulation des locaux, singulièrement des malades et des médecins. Des dizaines de milliers de soldats ont été envoyés en renfort dans cette région qui est l'une des plus militarisées du monde avec plus d'un million de soldats sur le territoire.

Mais évidemment ces violations étaient perpétrées aussi bien par les forces indiennes que par les forces pakistanaises. La décision unilatérale du premier ministre indien du 5 août dernier ne fait qu'envenimer cette situation déjà au bord de l'explosion. L'Europe ne peut rester inactive, elle doit plaider pour la mise en place d'une enquête internationale indépendante et transparente sur les violences perpétrées au Cachemire. L'Europe doit peser de tout son poids dans ses relations avec l'Inde pour rendre au Cachemire le statut d'autonomie dont la région jouissait depuis 1950. Mais l'Europe doit aussi soutenir les démarches des Nations unies dans la recherche du dialogue entre l'Inde et le Pakistan, parce que c'est dans le dialogue que la solution sera trouvée.